herra forseti hér kemur fyrirspurn númer tvö í röð þriggja sem ég hef eins og áður sagði lagt fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra og varða fyrirkomulag skipulag og eignarhald í orkugeiranum og að þessu sinni er spurt um eignarhald á fyrirtækinu landsneti eða öllu heldur hvernig fyrir verði borð eign og rekstri hins háspennta hluta dreifikerfisins

á orkumarkaði á annað borð með innleiðingu evróputilskipunar sem áskilur að aðskilja framleiðsluflutning og síðan dreifingu á smásölu þá hefði ríkið að sjálfsögðu átt að sjá um rekstur dreifikerfisins um veginn fyrir orkuna um landið og það sé heppilegasta fyrirkomulagið önnur leið var valin og orkufyrirtækin lögðu inn í fyrirtækið landsnet sín dreifikerfi eða þá hluta flutningskerfisins sem þeir áttu og það voru fyrst og fremst landsvirkjun rafmagnsveitur ríkisins og orkubú vestfjarða sem það gerðu og í raun eingöngu í byrjun en síðan mun fyrirtækið orkuveita reykjavíkur hafa lagt eitthvað lítillega inn sem þýðir að þeir eiga lítils háttar eignarhlut í fyrirtækinu spurningin lýtur að því hver afstaða hæstvirtur ráðherra sé til þess að ríkið leysi nú til sín landsnet í gegnum eignarhald sitt á orkufyrirtækjum sem eiga það fyrirtæki að uppistöðu til það er að ríkið á nú eitt alla landsvirkjun rafmagnsveitur ríkisins og orkubú vestfjarða þannig að það er

ef menn vilja endurskoða þetta fyrirkomulag þetta kostar enga peninga heldur mundi ríkið leysa til sín að þessu leyti eign sína í þessum stóru orkufyrirtækjum

til að tryggja fullnægjandi afhendingaröryggi til að tryggja að arðsemiskrafa einkaaðila eða aðila þó í opinberri eigu sé sem lýtur einkaréttarlegum ákvæðum meðal annars um arðgreiðslur skapi ekki þá hættu að menn dragi við sig nauðsynlega endurnýjun og uppbyggingu og fjárfestingar átt að greiða arð út úr fyrirtækinu ég tala ekki um ef þeir tímar gengju einhvern tíma í garð að einkaaðila kæmu þarna að málum þá hræða sporin mjög samanber reynslu til dæmis breta af því að einkavæða járnbrautarteina samanber reynslu manna annars staðar sem hafa einkavætt dreifikerfi raforku hér eru miklir hagsmunir í húfi þannig að ég er spenntur að heyra hvort svör hæstvirtur ráðherra verða jafn jákvæð í þessari fyrirspurn og hinni næstu á undan